hvala, predsedujoči, spoštovane kolegice, kolegi. Predlog zakona o poslovni skrivnosti predstavlja poskus prenosa evropske direktive, katere namen je poenotiti pravilo in prakso na področju ravnanja s poslovnimi skrivnostmi. Rok za prenos direktive je sicer potekel že v letu dva tisoč šestnajst, zato gre zopet za enega od predlogov zakonov, ki jih je potrebno sprejeti čimprej v izogib postopkom in kaznim Evropske komisije, ki bi lahko zaradi poznega sprejetja doletele Slovenijo. Predlog zakona se omejuje le na prenos direktive in tako cilja na vsaj minimalno skladnost z evropsko ureditvijo, ki se šele oblikuje. Njen cilj je zagotoviti, da bo polje poslovne skrivnosti v Evropski uniji primerljivo urejeno, s tem pa ljena pravna varnost imetnikov poslovnih skrivnosti kot tudi pravice in dolžnosti tistih, ki so poslovne nosti dolžni varovati, ob tem se varujejo pravice žvižgačev oziroma vseh tistih, ki v javnem interesu plebijo in da skrivajo podatke, ki se skrivajo za oznako poslovne skrivnosti. Pod krinko poslovnih skrivnosti se je v slovenski zgodovini skrilo že mnogo podatkov, o kateri bi morala biti obveščena javnost, celo parlamentarne komisije so naletele na to oviro predvsem pri preiskavi razlogov za nastanek tako imenovane bančne luknje. Sledeč tem izkušnjam je bilo v predlogu zakona ključno tudi določilo, ki parlamentarni preiskovalni komisiji za namene njene preiskave omogoča dostop do tovrstnih podatkov. Seveda ne gre za popolno ureditev in do tja ustreznih sprememb zakona o parlamentarni preiskavi bo dostop preiskovalni komisiji do poslovnih skrivnosti še vedno otežen, je pa to določilo pomemben signal vsem, da poslovna skrivnost, ki je izjemnega pomena za sodobno poslovanje, ne more in ne sme predlagati med javnim interesom. V razpravi so se pojavili tudi novi predlogi za dodatno ureditev področja, predvsem na področju razkritja in uporabe informacij, ki so označene kot poslovna skrivnost, menimo, da je bistveno predvsem, da se predlog zakona sprejme čimprej in tako poskrbi za osnovno skladnost zakona z evropskim pravnim redom. V poslanski skupini Socialnih demokratov bomo zato podprli predlog zakona. Hvala lepa. Hvala, gospod poslanec, gospod Gregor ...